La primera, quiero ser muy honesto y decir que éste ha sido un informe que podríamos llamar fácil. Ha habido un consenso de partida, por parte de todos los Grupos y creo que esto hay que reconocerlo, en el sentido de que estamos todas y todos de acuerdo en que hay un problema de control, es necesario más control y, sobre todo, hay que ser mucho más, no solamente transparentes, sino también contundentes con quienes no cumplen las normas. Porque esto va en detrimento del atún, en primer lugar y de quienes hacen y quieren hacer bien las cosas, en segundo lugar.

Por eso, ha sido relativamente fácil muy fácil, diría conseguir un consenso en el informe del Parlamento y, quizás un poco más complejo el acuerdo con las otras instituciones, pero aun así, ha sido posible, y por ello también me congratulo, que este documento haya sido transpuesto y sea una referencia en Europa y diría en el mundo en cuanto a marcaje, trazabilidad y, sobre todo, transparencia desde el punto de vista de la actividad de la captura y seguimiento o comercialización

Otra cosa será y esto lo vamos a ver en los próximos meses y años, si tenemos la oportunidad cómo entendemos otras medidas que también son necesarias. Y aquí es evidente que tenemos puntos de vista muy distintos. En todo caso, creo que la próxima reunión de la CICAA nos va a ilustrar un poco más sobre cuál es la gravedad de la situación, que estamos de acuerdo en que es grave. Donde no estamos de acuerdo es en cuán grave es. Y aquí es donde parece que hay algunos matices. Cuán dispuestos estamos a aplicar el principio de cautela y cuántos riesgos estamos dispuestos a seguir tomando todavía. Sobre todo, teniendo en cuenta que nadie puede decirnos exactamente cuál es la situación de las poblaciones, porque nadie ha bajado a contar cuántos animales hay. Por lo tanto, todas y todos trabajamos claramente con probabilidades. Pero aquí es también importante hacer otra mención. Creo que es importante lo que ha dicho el señor Milana con relación a la agencia de control. Hemos tenido ocasión de visitar la agencia recientemente y allí hemos visto no solamente lo importante y vital que es el trabajo que desarrollan, sino lo necesario que es también que cuenten con el apoyo político y los recursos para poder hacer bien su trabajo. Creo que es fundamental que los Gobiernos de los Estados miembros entiendan el papel fundamental que tiene esa agencia. Tenemos que apoyar su trabajo porque redunda en beneficio no solamente del atún, no solamente del sector que hace bien las cosas, sino también en beneficio de un medio ambiente y de una sostenibilidad mucho mayor que la actual. Por lo tanto, gracias a todos los Grupos, gracias a las dos Instituciones, Comisaria Damanaki, Gobierno español Presidencia en ejercicio del Consejo y, en ese sentido, simplemente ponernos a trabajar ya a partir de hoy en la aplicación de este informe, sobre todo insisto teniendo en cuenta que, lamentablemente, con eso tendremos resuelta una parte del problema, pero no el problema de fondo y éste nos obligará a muchas más discusiones y muchos más compromisos que los que hemos contraído hoy.